Frau Präsidentin!

Ich möchte beim letzten Punkt anfangen, den der Herr Kommissar genannt hat, der Implementierung.

Natürlich müssen wir jetzt weiter Daten sammeln. Es ist nicht so, dass durch Wasserpolitik irgendein Medikament verboten werden soll. Es geht darum, dass wir alle sowohl die Zulassungsbehörde als auch die Menschen, die diese Medikamente verwenden, als auch die Mitgliedstaaten und Gemeinden, die Sammelsysteme organisieren sollen unsere Verantwortung wahrnehmen, damit Medikamentenrückstände nicht in das Wasser gelangen.

Wasser ist ein besonderes Gut, ist mit besonderen Sentimentalitäten und Emotionen verbunden. Ich glaube, es ist politisch derzeit besser, diesen Teil herauszunehmen.